Vous vous êtes tiré une balle dans le pied, vous avez entamé une présidence avec un gouvernement démissionnaire, le traité de Lisbonne a, de toute manière, changé la donne, les présidences tournantes n'ont plus rien à dire et la dernière chose qu'on entend c'est Heureusement, vous avez Van Rompuy.

Farage manque d'imagination. Voilà! Beaucoup plus sérieusement, le travail engagé depuis des mois, la structure fédérale belge et ses gouvernements régionaux donneront à cette présidence la solidité qu'elle doit avoir.

Quant à son rôle de présidence tournante, c'est, finalement, une sorte de subsidiarité. Je m'explique la Belgique doit apporter une valeur ajoutée à ce que fait le Conseil ou la haute représentante. C'est là que vous avez un véritable boulevard car, si j'ai entendu Herman Van Rompuy parler, à maintes reprises, de rassurer les marchés financiers, je ne l'ai pas entendu parler de rassurer les citoyens. Ces derniers sont inquiets. Ils attendent de l'Europe une réponse communautaire à la crise en termes de régulation financière, de création d'emplois, de croissance verte avec des projets, des investissements, des moyens à l'appui et, au final, un souffle social et une dynamique européenne. Je pense que les solides traditions sociales belges et la vision généreuse que vous avez de la coopération et de l'Afrique